virðulegi forseti góðir landsmenn hæstvirtur forsætisráðherra hefur nú flutt stefnuræðu sína og hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra lagt fram fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og fjórtán fjárlagafrumvarpið er helsta stefnuplagg ríkisstjórna þar eru kosningaloforðin sett í samhengi áherslurnar raungerðar og forgangsröðun stjórnvalda lítur dagsins ljós

þegar stefnuræða forsætisráðherra er rýnd og borin saman við þær áherslur sem birtast í fjárlagafrumvarpinu vantar því miður talsvert upp á samræmið ég nefni nokkur dæmi hæstvirtur forsætisráðherra segir í ræðu sinni með leyfi forseta til að fjölga störfum og bæta kjör verður fjárfesting að aukast til mikilla muna á íslandi þetta er rétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra en fjárfestar halda nú að sér höndum vegna þeirrar óvissu sem ríkisstjórn hæstvirtur forsætisráðherra hefur skapað með miklum loforðum um alheimsmet um skuldaniðurfellingar til tæplega helmings heimila í landinu við slíkar aðstæður bíða þeir átekta þeir sem ætla út í fjárfestingar sem gætu fjölgað störfum og bætt kjör óvissunni er haldið enn því ekki er minnst á heimsmetið í fjárlagafrumvarpinu og engar tillögur um heimildir í þá veru settar fram óvissan er kostnaðarsöm fyrir öll heimili í landinu opinberar fjárfestingar skipta máli til að bæta innviði samfélagsins skapa störf og ýta undir hagvöxt þrátt fyrir orð hæstvirts forsætisráðherra um mikilvægi fjárfestinga og uppbyggingu innviða eru flest fjárfestingarverkefni sem undirbúin hafa verið á vegum ríkisins slegin út af borðinu bráðnauðsynleg verk eru þar á meðal svo sem framkvæmdir við heilbrigðisstofnun suðurlands þar sem lagnir eru nýta í þeim hluta hússins sem þarfnast endurbóta og frestun verksins vart möguleg bygging verkmenntahúss við fjölbrautaskóla suðurlands er einnig slegin af en fjármunir til hennar voru veittir bæði í fjárlögum ársins tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán sveitarfélögin sem standa að skólanum hafa lagt til hliðar fyrir sínum hlut í byggingunni hönnunarsamkeppni er lokið og allt til reiðu ekkert framlag er til byggingarinnar í fjárlagafrumvarpinu en nemendur starfsfólk og samfélagið allt bíður eftir nýrri námsaðstöðu sem gefur kost á fjölbreyttu námsframboði

samt segir hæstvirtur forsætisráðherra í stefnuræðu sinni með leyfi forseta á sviði menntamála verður lögð áhersla á að fjölga fólki með menntun í tækni og iðngreinum

talað er fjálglega um mikilvægi hagvaxtar til framtíðar en litið fram hjá því að ef auka á þann hagvöxt sem hver einstaklingur skapar er nauðsynlegt að raða menntun framar og tryggja gott aðgengi að námi á framhaldsskólastigi um allt land í fjárlagafrumvarpinu er hvergi að finna þær áherslur heldur þvert á móti þó segir hæstvirtur forsætisráðherra með leyfi forseta til að hægt verði að nýta þau fjölmörgu tækifæri sem birtast okkur í öllum landshlutum er mikilvægt að styrkja innviði um allt land heilbrigðisþjónustu skólahald og aðra opinbera þjónustu þetta eru falleg orð en stuðningur við þennan fína ásetning vantar algerlega í fjárlagafrumvarpið hrópandi dæmi um það er að hætta eigi við byggingu þekkingarseturs á kirkjubæjarklaustri sveitarfélögin í vestur skaftafellssýslu eiga í vanda sem lengi hefur staðið þekkingarsetrið er samstarfsverkefni og yrði lyftistöng fyrir svæðið sem bráðvantar slíkan stuðning og áætlun um uppbyggingu innviða á friðlýstum svæðum eru tekin niður þrátt fyrir að ör fjölgun ferðamanna hrópi á verndun svæða með göngustígum og fleiru sem eykur einnig öryggi þeirra sem um svæðin fara í atvinnumálum er sama upp á teningnum hæstvirtur forsætisráðherra segir að stuðningur við nýsköpun verði aukinn en samt er skattafsláttur til nýsköpunarfyrirtækja lækkaður um tuttugu einu um fjárfestingarverkefni sem voru í áætlunum fyrri ríkisstjórnar en eru nú skorin niður eða lögð til hliðar slík dæmi mætti taka úr fleiri kjördæmum og það verður gert í umræðu um fjárlagafrumvarpið sem hefst á morgun áhugavert er fyrir sveitarstjórnarmenn sem nú halda til höfuðborgarinnar á fjármálaráðstefnu að skoða hver stefnan er nú í byggðamálum og áhrifin á einstök landsvæði hvaða áhrif hefur til dæmis niðurfelling flutningsjöfnunar á verðlag úti á landi eða lækkun á framlagi til húshitunar á köldum svæðum á kjör fólks sem þar býr það er sitt hvað orð og athafnir og munurinn er áberandi mikill á orðum hæstvirts forsætisráðherra í kvöld og þeim athöfnum sem hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra boðar með fjárlagafrumvarpinu góðar stundir